Widoczne są także trudności przy wypracowywaniu zasad zatrudniania personelu unijnych placówek dyplomatycznych. Od dawna przyświecająca Unii zasada solidarności i reprezentatywności nie może zostać przyćmiona egoizmami niektórych dużych państw członkowskich. Rozdział placówek dyplomatycznych leży w gestii obecnej dziś tutaj pani Catherine Ashton, która przyznaje je wyłącznie na zasadach uznaniowości. Na sto kilkadziesiąt placówek dyplomatycznych na całym świecie szósty co do wielkości kraj Unii Europejskiej, Polska, otrzymuje tylko dwie. Warto więc zapytać, jakimi kryteriami kierowała się pani komisarz dokonując takiego podziału. Pragnę przypomnieć, że to właśnie nasza Izba decyduje o kształcie budżetu formowanej unijnej dyplomacji.